Aș avea două remarce legate de înființarea acestei noi agenții, pe care o consider și eu de mare utilitate. În primul rând, în contextul actual, în care atacurile cibernetice au devenit un pericol de importanță maximă la nivel global, trebuie să ne asigurăm că securitatea bazelor de date administrate de această agenție este la cele mai înalte standarde. În al doilea rând, cel puțin la acest moment, noua agenție, dacă ar funcționa, s ar afla fără o parte a obiectului de activitate, întrucât Sistemul SIS II este încă departe de a fi funcțional. De aceea, profit de această ocazie pentru a cere Comisiei și doamnei comisar să își respecte angajamentul de a finaliza Sistemul SIS II la data cuvenită.